Je lui promets que sur cette question, comme sur toutes les autres, je suis bien réveillé, Monsieur le Président, et proactif. D'autant plus que le droit des sociétés, Mesdames et Messieurs les députés, est un instrument important pour la croissance. Il s'agit du cadre de vie quotidien, immédiat, de toutes les entreprises en Europe. Notre objectif, c'est de créer, par ce droit et par d'autres réformes, l'écosystème le plus efficace pour le travail des entreprises, la mobilité européenne. Je veux dire à nouveau que ce grand marché ne doit pas être fait d'abord ou seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, voire même pour les très petites entreprises. Ce sont des enjeux très réels. Voilà pourquoi j'ai été heureux du succès de la consultation sur le droit des sociétés. Nous avons reçu plus de 500 réponses et le président Lehne a évoqué également la contribution du Parlement européen de tous les acteurs économiques, sociaux et universitaires dans toute l'Europe. Nous analysons objectivement les réponses que nous avons reçues. À ce stade, ce que je comprends des réponses que nous recevons, et puis de mes propres convictions, c'est que nous avons un soutien très fort pour des initiatives européennes dans ce domaine du droit des sociétés, notamment sur deux points. Premièrement, faciliter les opérations transfrontalières des entreprises. Je pense à l'amélioration du régime des fusions transnationales, les mesures sur les divisions transfrontalières, ou encore la question assez difficile des transferts transfrontaliers de siège.

Nous sommes en train d'y travailler. C'est un processus long, sur lequel j'espère, avant la fin de mon mandat, être en mesure de vous faire des propositions concrètes. Sur la base de ces résultats, Monsieur Lehne, je prépare, Mesdames et Messieurs, pour le mois d'octobre prochain, cette année, un plan d'action, avec une série d'initiatives concrètes à court, moyen et long terme dans le domaine du droit des sociétés. Et vous retrouverez, Monsieur Lehne, dans ce plan la quasi totalité des points que vous avez vous même évoqués. Mais je vais revenir sur quelques uns d'entre eux. Ce plan couvrira notre réflexion sur l'avenir du droit des sociétés et aussi notre travail actuel sur la gouvernance d'entreprise. Je suis en effet convaincu qu'on ne peut pas séparer les deux, gouvernance et droit des sociétés. Les deux axes de travail sont donc regroupés pour créer ce cadre cohérent. Je voudrais d'ailleurs saluer sur ce point le travail déjà accompli à propos de la gouvernance d'entreprise par votre Parlement, en particulier par votre rapporteur, M.

Naturellement, je n'ai pas l'intention ni la possibilité de dire dans le détail ce que couvrira ce plan, mais je voudrais évoquer télégraphiquement quelques uns des axes de travail. D'abord, ce plan inclura des initiatives pour créer plus de transparence entre les sociétés et les investisseurs. Nous devons tirer les leçons de certains comportements ou de certaines pratiques irresponsables que nous avons condamnés. Une première initiative portera sur la transparence non financière des entreprises, avec comme élément clé l'obligation pour les sociétés de communiquer sur leur politique de diversité dans les conseils d'administration. Je vais également proposer des actions pour encourager l'implication plus constructive et à plus long terme des actionnaires dans les entreprises. Dans un autre domaine, j'ai bien l'intention de vous proposer de responsabiliser les actionnaires, par exemple pour la fixation du cadre des rémunérations dans le secteur financier. Autre axe de ce plan je voudrais proposer des mesures pour stimuler la compétitivité des entreprises européennes. Il y a une très forte demande pour faciliter les opérations transfrontalières. Dans ce contexte, j'ai bien compris le sens de la résolution du Parlement concernant une 14e directive sur le transfert transfrontalier du siège des sociétés. Il y a des avis qui sont assez divers sur cette question. La question d'une nouvelle proposition reste ouverte, mais il est clair que je voudrai seulement m'engager dans cette voie sur la base d'un soutien clair des États membres et du Parlement européen. À la lumière des résultats de notre consultation, je vais demander à mes services de réévaluer la situation et, le cas échéant, de préparer une proposition de directive. Un mot également, Monsieur Lehne, sur un point que vous avez évoqué, qui est la société privée européenne. C'est un sujet qui est bloqué au Conseil, où l'unanimité n'a pas pu être trouvée jusqu'à maintenant, malgré les efforts de plusieurs présidences et mes propres efforts. C'est un outil important pour aider les petites et moyennes entreprises européennes et je ne veux exclure aucun moyen de la faire avancer, y compris, Monsieur Lehne, le moyen de la coopération renforcée, qui est utilisable si un nombre suffisant d'États membres le souhaite, et c'est ce que je vais vérifier. Je voudrais dire que je suis prêt à soutenir sur cette question une coopération renforcée. Mesdames et Messieurs, je suis de plus en plus convaincu que l'Europe a besoin d'un cadre réglementaire adapté à l'évolution de l'environnement économique, aux besoins de la société actuelle. Ce cadre réglementaire doit permettre aux entreprises de se développer plus facilement dans l'Union, pour le bien de leurs actionnaires et de leurs clients et aussi de leurs salariés. Je suis conscient que certaines initiatives récentes dans le domaine du droit des sociétés ont rencontré des difficultés. Ce n'est pas une raison pour moi de fermer la porte et de ne plus rien faire. Nous allons donc préparer ce plan, dans l'esprit que je viens d'indiquer, d'une manière assez complète et assez précise. Voilà pourquoi j'attends aussi avec grand intérêt les discussions que vous aurez sur votre résolution sur l'avenir du droit des sociétés. Elle arrivera au bon moment pour éclairer notre travail et donner plus de solidité, d'ambition aussi sans doute, au plan d'action que je vais vous présenter dans quelques mois.